Obowiązująca od dwóch dekad dyrektywa regulująca problematykę znaków towarowych wymagała stosownego przeglądu. Rozwiązania systemowe na poziomie europejskim, łączące krajowe i wspólnotowe przepisy, często bowiem nie uwzględniają postępów, jakie dokonały się w poszczególnych branżach w ostatnich latach. Zgadzam się z podstawowym wymiarem sprawozdania mającym na uwadze rozróżnienie europejskich i krajowych organów rejestracyjnych, a także uproszczającym procedury rejestracji znaków towarowych. Udoskonalona powinna być również współpraca pomiędzy właściwymi urzędami. Skorzystają na tym przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy.